Signora Presidente, onorevoli colleghi, sono ancora tanti i quesiti che restano aperti sui negoziati per un nuovo accordo di partenariato tra l'Europa e il gruppo dei paesi ACP. Crescita sostenibile e riduzione della povertà, Stato di diritto e democrazia, sviluppo economico e culturale, gestione dei flussi migratori e cambiamenti climatici ecco i temi cruciali da rilanciare nell'ambito di una cooperazione rafforzata congiunta dopo il 2020. L'accordo di Cotonou ci ha consentito di intraprendere le vie del dialogo e della cooperazione e in questi anni i risultati raggiunti sono stati importanti, ma siamo sinceri, non sono significativi. Siamo ancora distanti anni luce dagli obiettivi della riduzione e dell'eliminazione della povertà, nonché dell'integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale. Continuiamo quindi nel nostro percorso di dialogo parlamentare aperto, democratico e globale e non perdiamo mai di vista il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici e dello Stato di diritto, che devono rimanere alla base della nostra cooperazione.